Herr Präsident! Wir sollten heute wirklich Klartext sprechen, und zu dem Klartext gehört Wir können die Uhr nicht mehr zurückdrehen und wir wollen sie auch nicht zurückdrehen. Uns steht als Parlament das vertragliche Recht zu, in allen Fragen, die Schengen betreffen, mitzuentscheiden und nicht nur fröhlich konsultiert zu werden.

Ich will auch sagen, dass dieses Gemeinschaftsrecht der Willkür politischer Freibeuter und so will ich das bezeichnen nicht einfach überlassen werden darf. Politisch motivierte Verletzung auch so will ich das ausdrücken das Schengen Abkommen gewissermaßen als Muskelspiel in Wahlkämpfen, ist völlig inakzeptabel und hat auch mit EU Recht nichts zu tun.

Dazu gehört auch die Installation von Kameras an 15 Grenzübergängen zwischen Deutschland und den Niederlanden und Belgien Das sind auch Grenzkontrollen, was denn sonst? Und das ganze Gefasel eines deutschen Innenministers über die Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist natürlich gefährlich, ist gefährlich nicht nur wegen der Schengen Problematik, sondern auch, weil das die Argumente der extremen Rechten sind, nicht nur in Deutschland.

ein bisschen dunkelhäutig sind. Auch das gehört dazu. Sagen wir es klar Nein, das geht so nicht! Nein, das wollen wir nicht, weil das das Recht bricht und weil wir das auch politisch als Parlament nicht wollen. Deswegen kritisieren wir auch das Vorgehen des Rats in aller Schärfe. Denn das ist nicht nur Rechtsbruch, sondern auch undemokratisch.

Darüber möchte ich diskutieren. Zweitens Wir wollen eine Stärkung der Freizügigkeit! Darüber wollen wir reden.